No, unatoč uvriježenom mišljenju kako su dodatne razine uprave suvišne i skupe, Unija mora imati svoju upravu kako bi uopće mogla funkcionirati kao političko pravni subjekt. Ta bi uprava doista trebala biti, kako sam naziv ove uredbe kaže, otvorena, učinkovita i neovisna, a ja bih dodala i minimalna. Na svim se razinama upravljanja potreba za promjenom glomaznih i okoštalih struktura vrlo često stavlja pod plašt povećanja učinkovitosti. To je zamka koju valja izbjeći jer upravo je glomaznost upravnih tijela i gomilanje propisa glavni uzrok neučinkovitosti. Mislimo li imati kvalitetnu upravu na razini EU a, ona mora biti moderna i minimalna te djelovati u koordinaciji s upravnim tijelima država članica. Jak i glomazan upravni aparat koji služi kao priprema za preuzimanje novih nadležnosti s nacionalne razine u pokušaju ostvarivanja federalističkih ambicija nikad neće biti ni otvoren ni učinkovit.